Ich glaube, wir haben heute ein dickes Stück Gesetzgebung zur Revision auf dem Tisch liegen, und es geht um Gesundheit zusammen mit dem Binnenmarkt und einige Kollegen haben angesprochen, die rechtliche Situation sei nicht geklärt.

Und bei dieser Gesetzgebung geht es darum, jungen Leuten den Einstieg in eine Tabakkarriere so schwer wie möglich zu machen, nicht dem 50 oder 60 Jährigen das Rauchen zu verbieten und mit dem Zeigefinger zu zeigen, sondern möglichst viele junge Leute davon abzuhalten, in diese schädliche Karriere einzusteigen, und darum geht es und das möglichst streng Warnhinweise, Aromen gehören verboten, und die E Zigarette gehört auch vernünftig

Der Rat hat übrigens eine sehr vernünftige Position dazu eingenommen, das muss ich sagen.